virðulegi forseti á íslandi starfa öflugir rannsóknarháskólar sem er ætlað að vera í senn rannsóknarstofnun og vísindaleg fræðslustofnun

kennarar hafa ákveðna rannsóknarskyldu jafnhliða kennslu í öllum námsgreinum er fyrst lagður traustur fræðilegur grunnur áður en námið hneigist að þjálfun til sérhæfðs starfs eða rannsókna þessi mikli fræðilegi grunnur er ekki nauðsynlegur í öllu námi á háskólastigi og margir nemendur vilja fyrst og fremst halda áfram í menntun á fagnámi að loknu starfsnámi hér á landi væri hægt að bjóða upp á fagnám á háskólastigi læknisstarfs eða verknámi með því að heimila verkmenntaskólum og fjölbrautaskólum að bjóða upp á sérhæft nám í sínu faggreinasviði að loknu stúdentspróf sveinsprófi og öðrum skyldum starfsgreinabrautum að uppfylltu ákveðnu lágmarki þar sem lögð væri minni áhersla á fræðilegan grunn og rannsóknir en beinist að verkmenntun og þjálfun til starfa slíkir skólar mundu sérhæfa sig í þeirri verkmenntun sem fyrir er í skólanum og að því námi sem þörf er fyrir á viðkomandi landsvæði fagháskólinn væri þá í sama húsnæði og framhaldsskólinn og nýtti sér húsnæðið og kennslukrafta sem þegar eru fyrir í framhaldsskólunum ef horft er til finnlands sem þykir í dag standa framarlega á flestum sviðum menntamála stunda um einn þriðji nemenda nám á rannsóknarháskólum og tveir þriðju fagháskólum eða öðrum háskólum sem bjóða upp á skemmri verkmenntun markmið hinna er að auka gæði og virðingu fyrir verk og fagmenntun og styrkja almenna verkþekkingu þannig sem hljóta má þjálfun til sérhæfðra starfa og tengja nám þörfum og atvinnulífsins menntamálaráðherra skipaði síðastliðið vor starfsnámsnefnd sem skilaði skýrslu um ýmist tillögur um úrbætur í starfsnámi þar kom meðal annars fram hugmyndir um fagháskóla og í tillögunum er gert ráð fyrir að fagháskólinn verði sjálfstætt skólastig í framhaldi af framhaldsskólunum með áherslu á þarfir atvinnulífsins virðulegi forseti því spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra hvort fyrirhugað sé að heimila framhaldsskólunum að setja